Monsieur le Président, merci à chacune et chacun d'entre vous de la qualité et de la franchise de vos interventions. Je ne reviens pas sur le rôle de ces agences ni sur l'importance des notes qu'elles émettent

Strejček, nous devons améliorer le fonctionnement de ces agences. Il faut qu'il y ait de la transparence j'y reviendrai que ces notations soient les plus incontestables, les plus objectives possibles. Nous allons y parvenir, nous devons y parvenir et, pour autant, cela ne dispensera pas les entreprises, notamment les entreprises financières, d'être bien gérées, d'avoir des systèmes de supervision, internes et externes, des outils de gestion de crise c'est aussi une partie des propositions que la Commission fait et cela ne dispensera pas non plus les États de bien se gérer et de faire une bonne gestion de leurs finances publiques et de maîtriser leurs dépenses. J'en reviens aux agences de notation.

Nous avons souhaité et c'est logique que ce soit la nouvelle autorité indépendante ESMA qui assume ce rôle davantage de surveillance et davantage de transparence sur le marché.

Klinz, il y avait besoin de cette transparence quand on voit ce qui s'est passé depuis quelques années.

Nous devons nous pencher sur cette question tout en évaluant les règles qui figurent dans la nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur d'ici le mois de décembre, puisque nous avons visé précisément les conflits d'intérêts pour les diminuer.

Troisième question que nous devons traiter dans nos nouvelles démarches les législations européenne et nationale.

C'est pourquoi nous examinons de très près toutes les questions que je viens d'évoquer, et j'en rajoute l'indépendance, que la présidente Sharon Bowles appelait de ses vœux et je souhaite, moi aussi, qu'il y ait de l'indépendance, c'est à dire de la crédibilité, pour ces agences tous les acteurs qui ne sont pas suffisants les structures des marchés la concurrence, y compris l'idée que je crois juste d'une agence européenne, en particulier pour traiter la question des risques souverains, et peut être pas seulement. Je n'ai pas évoqué le statut de cette agence.

On y passerait beaucoup de temps, ce n'est pas notre rôle, nous ne devons pas en rajouter, s'agissant de la crédibilité des notations qui ont été, ou qui sont, faites.

Mesdames et Messieurs, nous sommes très conscients et nous devons le dire à l'extérieur des très grands efforts que la Grèce

La Commission a tout à fait confiance dans cette démarche qui n'est pas facile mais qui est nécessaire et qui doit aboutir. Il faut d'ailleurs rappeler que la Grèce n'est pas seule. Elle se trouve dans un contexte de solidarité européenne, on l'a démontré au plus haut niveau des chefs d'État et de gouvernement, de la Commission, de la Banque centrale, du FMI, il y a quelques semaines, et cette solidarité continuera de s'exercer et de faire ses preuves. Les notations diverses, et toute l'attention qui y est portée, les contestations aussi sur les méthodologies ou les moments, tout cela m'encourage dans le travail de réforme des agences, travail que nous avons commencé comme je l'avais indiqué dans notre communication du 2 juin, et je rappelle que nous ferons des propositions

Monsieur Klute, enfin, vous avez rappelé que, lorsque l'on parle de toutes ces questions, il ne s'agit pas seulement des agences de notation. Il faut inscrire ce sujet, cet outil qu'il faut améliorer impérativement plus de transparence, de contrôle, de crédibilité et de diversité dans une architecture globale qui est celle d'une régulation intelligente et d'une supervision efficace. Ce sont les leçons de la crise, qui n'est pas terminée, et nous allons tirer toutes les leçons. Je le rappelle, je le redis pas un acteur, pas un produit, pas un marché, pas un territoire ne doit rester à l'écart d'une supervision efficace et d'une régulation intelligente. C'est précisément tout cet agenda qui a été proposé par la Commission le 2 juin, soutenu par le Conseil des ministres à Luxembourg il y a quelques jours, soutenu aussi je l'espère, comme le président Barroso le souhaitera, par le Conseil européen, et vous pouvez compter sur moi et sur nous, Mesdames et Messieurs, pour vous faire des propositions, une par une, brique par brique, entre maintenant et le début de l'année prochaine, sur l'ensemble des engagements que nous avons pris, pour tirer, au niveau européen et en bonne intelligence avec les autres régions du monde, notamment les États Unis, tous les enseignements et toutes les leçons de cette crise vis à vis des citoyens, des consommateurs et des entreprises.